Signor Presidente, onorevoli colleghi, aumentano le indagini giudiziarie e le inchieste giornalistiche sull'esistenza di influenze straniere, in particolare della Russia, ma non solo, dietro campagne mirate a inquinare il dibattito elettorale e i processi democratici in Europa. Pensiamo al caso del Front National nel 2014, all'FPO austriaco e, da ultimo, all'inchiesta sui finanziamenti russi per la campagna elettorale della Lega in Italia, su cui Matteo Salvini non ha ancora riferito in Parlamento, dopo aver mentito ripetutamente sui suoi rapporti con il faccendiere Gianluca Savoini e senza aver fornito tutte le informazioni neppure al governo di cui faceva parte, come ha riferito il presidente del Consiglio Conte. Faremo piena chiarezza sui tentativi di destabilizzazione dell'Europa. Oggi alcuni politici europei fungono da esecutori nazionali di queste manovre, parlano da rappresentanti del popolo ma sono dei passacarte di potenze straniere, dei burattini. Non permetteremo più a questi nemici della nostra sovranità, a Marine Le Pen o a Matteo Salvini, di mentire ai cittadini e di lavorare contro gli interessi degli europei.

Questo Parlamento deve dare mandato a una commissione speciale che indaghi sui tentativi di influenzare i processi democratici in Europa per difendere il diritto dei cittadini a un dibattito pubblico ed elettorale libero da ingerenze, perché chi è complice ora dovrà rendere conto a quest'Aula e a tutti gli europei, finalmente!